á suðurnesjum það var ríkisstjórn hans sem hann sat í sem samdi um það að bandaríkjamenn skyldu lausir allra mála að þessu leyti

eftir okkar litlu getu þar eins og annars staðar ég tek undir þau orð sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði að því leyti að við íslendingar höfum ævinlega barist eða það hefur verið okkar grundvallaratriði að við viljum friðsamlega lausn á málum við viljum lýðræðislega lausn á málum berjumst hvarvetna fyrir friði það er grundvöllur í okkar pólitísku afstöðu lýsir sú ákvörðun að við gefum kost á okkur í öryggisráðið þeirri skoðun okkar að við þótt smáir séum getum staðið undir þeirri ábyrgð háttvirtur þingmaður talaði um að smáþjóðasetur yrði sett á fót hér á íslandi ætli þau séu ekki níutíu og sex smáríkin í sameinuðu þjóðunum tíu milljónir manna og minni svo þetta yrði nú myndarlegt setur hér fyrir allar þessar þjóðir ég vil endilega taka undir þessar hugmyndir